Der Lissabon Vertrag hat dazu geführt, dass das Europäische Parlament in Außenhandelsangelegenheiten Gesetzgeber geworden ist.

sind, sind gegen eine Demokratisierung und eine Parlamentarisierung der Handelspolitik gewesen und das war falsch. Wem das bis jetzt nicht klar ist, dem ist wahrscheinlich überhaupt nicht zu helfen.

II. Es ist darum gegangen, das alte Komitologieverfahren nach dem Lissabon Vertrag in eine moderne Form umzuwandeln, wo das Europäische Parlament auch maßgeblich mitbestimmen kann. Es hat lange genug gedauert, es hat vier Jahre gedauert. Das ist meines Erachtens viel zu lange, aber man konnte das leider nicht schneller durchziehen und durchführen. Was war uns wichtig in dieser Verhandlung und in dieser Auseinandersetzung mit dem Rat? Uns war wichtig, dass es bei den delegierten Rechtsakten vernünftige Fristen für das Europäische Parlament gibt, um diese Rechtsakte auch zurückweisen zu können. Wir haben darauf geachtet und das war mir besonders wichtig dass das Europäische Parlament nicht nur bei der Zurückweisung am Ende inhaltlich eingebunden ist, sondern auch schon bei der Entstehung des delegierten Rechtsakts.

Wenn man vorher einbezogen ist, wenn man vorher die Argumente kennt, wenn man mitbeteiligt ist bei der Entstehung von delegierten Rechtsakten, dann ist es natürlich auch am Ende leichter, Ja zu sagen, und die ganze Angelegenheit wird unkomplizierter. Uns war auch wichtig und das haben wir übereinstimmend mit dem Rat so gesehen dass gewisse Dringlichkeitsoptionen der Kommission notwendig sind, gewisse andere aber durchaus hinterfragt werden können. Am Ende haben wird auch hier ein gutes Ergebnis gefunden.

sind. Aber sie verursachen unglaublich viel Arbeit.

kann. Deshalb ist es gut, dass wir zu diesem Ergebnis gekommen sind.